Řada poslanců v tomto sále prosazuje přímou demokracii. Zdůrazňuji, že já mezi ně nepatřím. Referendum je jejím nejčistším prostředkem, a pokud k němu sáhneme, je potřeba respektovat jeho výsledek. Evropská komise a Rada by měly využít zbývající čas k nalezení dohody, která zabrání tomu tzv.

Ten poškodí nejen Velkou Británii, ale také zbývající státy Evropské unie, jejich občany naše občany a firmy. Aby byla dohoda uzavřena, musí s ní souhlasit obě strany. Je evidentní, že se stávajícím návrhem Velká Británie nesouhlasí. Tato dohoda se proto musí změnit. Považuji za nebezpečné stále trvat na něčem, co nefunguje.